A my jsme v dezinformační válce s Ruskem, ve válce, která ohrožuje naše demokracie. Teprve v tomto kontextu oceníme, jak vizionářská byla Schumanova deklarace, píše se v ní mimo jiné toto ,,Světový mír by nemohl být zachován bez tvůrčího úsilí, jež je úměrné nebezpečím, která tento mír ohrožují. To v naší situaci znamená, že musíme vložit nejméně stejné úsilí a finanční prostředky do boje proti dezinformacím, jaké protivník investuje na druhé straně barikády.

Nyní tyto dezinformace ohrožují evropské volby. Jde tedy o celoevropský úkol, kde je třeba celokontinentální spolupráce.

Vedle ochrany osobních údajů a kontrol financování potřebujeme především toto musí být k dispozici kvalitní technické monitorovací nástroje ve všech členských státech.

Může jít o placenou inzerci na internetu či o spolupráci s veřejnoprávními médii.

Ale především potřebujeme vůli, společnou vůli proti dezinformacím bojovat.